Der Wirtschaftsausschuss hat die drei neuen Aufsichtsbehörden bewertet, die 2010 im Zuge der Bewältigung der Finanzmarktkrise neu geschaffen wurden die Bankenaufsicht EBA, die Börsen und Wertpapieraufsicht ESMA und die Versicherungsaufsicht EIOPA. Der Ausschuss hat die Rechnungshofberichte geprüft und einige der wichtigsten Beanstandungen mit den Behörden selbst diskutiert.

Drittens Die drei Behörden haben zugesagt, die Anfangsfehler zügig abzustellen und beim Personalaufbau zu beachten. Viertens Alle drei Behörden brauchen künftig eigene selbstständige Haushaltslinien, weil die jetzige Mischfinanzierung Probleme bei Kontrolle, Ausschreibungen und Personalauswahl aufwirft. Fünftens Der Wirtschaftsausschuss befürwortet eine Entlastung. Ich bedanke mich persönlich beim Berichterstatter und hoffe, dass die Fortschritte beim Aufbau dieser drei wichtigen Behörden im nächsten Jahr weitergehen.